Hvala za besedo. Pri vsem dogajanju okoli "frackinga" v Petišovcih nekaj izjemno smrdi, ampak ne samo po plinu. Zdaj imamo že drugega ministra iz vrst, Stranke modernega centra, ki se dejansko deklarativni na deklarativni ravni zavzema za to, da do "frackinga" ne pride, ampak kljub funkciji in moči, ki pride s tem, pa ne naredi ničesar, da bi dejansko to ustavilo. In tako dobimo vtis, da gre samo za neki piar, s katerim se ustvarja dimna zavesa za neke nečedne posle iz ozadja. Zakaj to trdim? Ugotovljeni so bili nedovoljeni vplivi in nedopustni pritiski na zaposlene, kršena so bila načela samostojnosti in neodvisnosti organa ter dela uradnih oseb in odletel je celo direktor agencije. No, in tako je očitno, da so britanski lobisti nelegalno vplivali na naše uradnike, ampak okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo pa so vseeno dobili. Arso je sicer zahteval presojo vplivov na okolje, ki pa jo je še prav vsak investitor pri nas, od Lafargea tja do Kemisa, naredil in na koncu tudi dobil vsa dovoljenja. Zdaj po zmanjšanju števila ministrov in poslancev, SMC očitno zelo dobro skrbi za svoje ljudi, ne. Tako je tudi gospod Zajc, potem ko ni bil izvoljen v državni zbor, najprej postal, sekretar na MOP-u in zdaj je minister, njegova vodja pisarne je bivša poslanka SMC Andreja Potočnik, direktorica Arsa pa bo kar Lilijana Kozlovič, ki pa je, poglejte, no, bivša generalna sekretarka Cerarjeve vlade. Da o tem, kako bivši funkcionarji SMC, pristajajo na različnih dobro plačanih službah, od veleposlanikov do direktorjev, sploh ne govorimo. In da je slika popolna, se je predsednik te stranke Miro Cerar v vlogi zunanjega ministra sočasno s temi dogodki sestal z britanskim zunanjim ministrom, ki, mimogrede, sploh ni vedel, ali je v Sloveniji ali na Slovaškem. In iz medijev smo izvedeli, da je bila glavna tema teh pogovorov kaj drugega kot velike težave britanske korporacije pri pridobivanju dovoljenja za "fracking". Jaz zelo obžalujem, da ministra, bivšega SMC-jevega poslanca, danes ni tukaj med nami, ampak si želim jasne odgovore, kako misli "fracking" za vedno ustaviti in kako ga prepovedati, kajti v Prekmurju nam grozi okoljska katastrofa. Skratka, kako bo zaščitil ljudi in naravo v Petišovcih. Hvala.